Ich finde es auch eine gute Leistung vom Berichterstatter, der tatsächlich dieses emotionale Thema mit viel Fingerspitzengefühl begleitet hat.

Sie hat versucht, unbedingt diese grenzüberschreitenden Verbindungen dieser Monstertrucks zuzulassen, was hier im Europäischen Parlament mit einem ordentlichen Ergebnis, nämlich eines impact assessment für die nächste Periode gelöst worden ist.